virðulegi forseti þetta mál gengur einfaldlega út á það að leggja niður bankasýslu ríkisins og það skýrir sig sjálft það er hægt að ná þeim markmiðum sem eru sett með bankasýslu ríkisins sem er að mörgu alveg ágæt eins og með faglegar ráðningar og annað slíkt með öðrum og einfaldari og ódýrari hætti þetta kostar nokkur hundruð milljónir þessi rekstur og það er sérstaklega hjákátlegt að hafa bankasýslu ríkisins þegar það er ekki farið eftir lögum um bankasýslu ríkisins og ég vek athygli á því að fyrrverandi hæstvirtur fjármálaráðherra lét ekki eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum vera hjá bankasýslunni þó svo að lög kveði á þar um það eitt og sér ætti því að vera sérstök ástæða til þess að leggja þessa stofnun niður og þarf í rauninni ekkert að hafa neitt fleiri orð um það þetta mál er hér til komið vegna þess að það er hægt að ná þessum markmiðum fram með miklu ódýrari og einfaldari hætti þess vegna legg ég til að þetta frumvarp verði samþykkt